Aj keď navrhnuté zmeny k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pre vydávanie víz zreteľne zlepšujú a zjednodušujú doterajšie postupy, voľné cestovanie medzi Úniou a Ukrajinou občanom neumožňujú. Preto by sme sa mali spolu s ukrajinskou stranou pripraviť na ďalšiu etapu prechodu k bezvízovému styku medzi susedmi.

Následne si musíme s Ukrajincami dohodnúť technické a legislatívne opatrenia, ktoré by mala ukrajinská strana implementovať, aby bolo možné o voľnom cezhraničnom pohybe zmysluplne hovoriť.